virðulegi forseti ég verð að taka undir með háttvirts þingmanns bjarna harðarsyni að mér fundust ræður háttvirtum þingmanni árna páls árnasonar vera þess eðlis að maður vissi ekki alveg í upphafi hvernig endirinn mundi verða að þarna var í upphafi talað um eitt og lokið með öðrum hætti eitt af því sem háttvirtur þingmaður árni páll nefndi í ræðu sinni var að það væri mikilvægt að gefa ekki eldsmat fyrir verðbólguna og talaði þá um að það yrði að gefa fyrirheit um stöðugleika þá spyr ég hvaða fyrirheit hefur ríkisstjórnin gefið um stöðugleika hvaða fyrirheit sér þingmaðurinn fram á að ríkisstjórnin muni gefa um stöðugleika var eitthvað í máli helstu forustumanna ríkisstjórnarinnar forsætisráðherra eða utanríkisráðherra sem gáfu eitthvert fyrirheit um stöðugleika var talað um það eða minnst á það með hvaða hætti yrði náð lægra verðbólgustigi með hvaða hætti við kæmumst í það að afnema verðtryggingu lána og skapa fjöldanum í landinu sambærileg lánakjör og gerist annars staðar í okkar heimshluta var einhvers staðar talað um með hvaða hætti yrði um að ræða viðunandi vexti fyrir atvinnulífið í landinu var einhvers staðar talað um með hvaða hætti atvinnustigið yrði tryggt þetta eru allt saman atriði sem skipta máli ef það á að gefa fyrirheit um stöðugleika ég hlýt að spyrja af þessu gefna tilefni fyrst það er að mati þingmannsins mikilvægasti hluturinn að ríkisstjórnin gefi fyrirheit um stöðugleika og ég gat ekki skilið þingmanninn öðruvísi en að ríkisstjórnin hefði gefið slík fyrirheit hvar er slík fyrirheit að finna og hvað er það í aðgerðum ríkisstjórnarinnar sem bendir til þess að um verði að ræða stöðugleika í íslensku þjóðlífi og efnahagskerfi á næstunni